Władze komunistyczne w Pekinie powołały specjalne struktury kościelne, które są nieuznawane przez oficjalny kościół katolicki.

Myślę, że ten głos jest bardzo potrzebny.